A Parlament, a Bizottság és a Tanács egyetért abban, hogy a KAP költségvetése legyen megfelelő, maradjon legalább a mostani szinten. Fontos a kétpilléres szerkezet megtartása, a közvetlen kifizetések és különösen az erős vidékfejlesztési politika fenntartása, a versenyképesség javítása, a környezettudatosság erősítése. Kulcsfontosságú az innováció, a kutatás és a fejlesztés. Kerüljenek végre a vidékfejlesztés középpontjába a környezetvédelmi közjavak, az éghajlatváltozás hatásait csökkentő, a biodiverzitást és a vízgazdálkodást erősítő technológiák! Az új tagállamok felzárkózásához a jövőben is kellenek további pénzügyi támogatások, és kedvezőbb társfinanszírozási feltételek mellett juthassanak vidékfejlesztési támogatásokhoz 2013 után is.